Questa attività è legata alla vita di numerose famiglie, in Italia e in Europa. Sono realtà molto importanti che contribuiscono a mantenere nel settore agricolo una produzione di eccellenza, di nicchia e soprattutto di grande qualità. Un passaggio importante è il cambio generazionale, un passaggio da sostenere per non disperdere le produzioni regionali che sono produzioni di grande valore, oltre a tradizioni e usanze secolari. Investire di più quindi nelle piccole aziende agricole anche attraverso gli strumenti della PAC e della politica di coesione. Più risorse per le infrastrutture e per l'ammodernamento delle piccole aziende, per lo sviluppo per la crescita e soprattutto per il lavoro.